Il ne faisait aucun doute que ce nouveau programme chercherait à justifier son existence en étendant toujours plus ses prérogatives. Aujourd'hui, tout ceci se confirme. Alors que le précédent texte a été adopté il y a à peine quelques mois, son champ d'action est étendu aux opérations d'aide humanitaire, être citoyen d'un État membre n'est plus une condition pour participer, le budget est augmenté. Absurde, quand on sait que le programme ne rencontre pas le succès escompté! Ce qui me révolte par dessus tout, c'est l'impossibilité de mener ces activités de solidarité dans son propre pays. Bruxelles invite donc à être solidaire, mais le plus loin possible de chez soi, et il nous est dit que les activités doivent mettre l'accent sur la résolution des défis rencontrés par les migrants. On le voit, cet amour d'autrui conduit au mépris de soi.